Hvala lepa. Jaz sem danes pričakovala s strani predsednika vlade pa tudi koalicije ravno razpravo od ustavni obtožbi, ne pa arogantnega ideološkega nastopa v začetku govora in potem arogantnega nasmihanja ob nastopu opozicijskih poslancev. Kaj takšnega od premiera nisem pričakovala. Ideološko razpravo je odprl samo premier, ki se ni dotikal v svojem stališču te ustavne obtožbe, navajal je kar nekaj neresnic, o katerih bom kasneje tudi govorila, ampak se v svojem govoru v katerem ste ploskali, dotikal ideoloških tem in temu ste ploskali, ne odgovoril na ustavno obtožbo, karti odgovora niti ni bilo. Hkrati jaz sem pač pričakovala danes od premiera, da bo, kot pravim po domače, udaril po mizi in dejal, ustavno odločbo, ta problem bomo rešili do marca, takoj zdaj in ne bomo odlašali. To bi bilo nekako za pričakovati, čeprav pravite, da pač je potrebno, vsaj v medijih smo zasledil, politični konsenz, politična razprava, da je več možnih rešitev. Navajate, da je vaša rešitev, torej koalicije, ki je tudi zdajšnja in pa prejšnja, predlog prejšnje ministrice po različnih procentih financiranja zasebnega šolstva v bistvu edina prava, kot da ne želite predati, pa se seveda ozirate na mnenje ZEPEES-a, na tiste predloge, ki so bili v prejšnjem mandatu, pa bodo verjetno tudi v zdajšnjem, ne želite pa prebrati mnenja ZEPEES-a na naš predlog, kjer piše, menimo, da predlog zakona odpravlja odločbo Ustavnega sodišča, številko ustavnega, ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena Ustave. Torej ZEPEES je dala pozitivno mnenje enim in drugim, ne, ampak vi spet slišite eno in samo tisto svojo resnico poudarjate. Tako da, to je ena stvar, ki v bistvu danes zmoti, če začnem samo pri premierju. S takšnim ideološkim, arogantnim nastopom ste sprožili razpravo, ki je danes v Državnem zboru definitivno ne bi smela biti, ampak bi se morali pogovarjati o ustavni obtožbi, ustavnih odločitvah Ustavnega sodišča. Hkrati pravite, da premier ni za to odgovoren, torej, da more to rešiti zakonodajalec, to je Državni zbor, a hkrati v naslednjem stavku govorite, da od ministra pričakujete, da bo podal predlog spremembe zakona. Torej, če je zakonodajalec tisti, ki bi moral odločbo Ustavnega sodišča že rešiti v roku torej enega leta, torej nekje v letu dva petnajst, potem je krivda na poslancih, ne, če tako pravite. Pol ne kličite ministra na pomoč. Torej ste kontradiktorni, tako ali drugače. Mi smo kot poslanci v SDS predlagali zdaj že, mislim, da petič, no, je bil zdaj zadnji poskus, ne, da se to protiustavnost odpravi in mnenje Zakonodajno-pravne službe sem vam prebrala. Naš predlog se ne spreminja, skozi je isti, skozi je isti. Dočim predlog koalicije se nenehno spreminja. In potem nas obtožujete, da mi nismo sposobni v SDS-u rešiti treba problema, da ga ne želimo rešiti, da vas ne želimo poslušati. Glejte, zdaj imate dovolj glasov, prej ste imeli dovolj glasov, pa niste tega uspel rešiti. In za vaše neuspehe kriviti v Državnem zboru, kjer imate, ker ste glasovalni stroj oziroma lahko preglasujete opozicijo kadarkoli želite, je res smešno, no, smešna zadeva. Torej, od premierja danes očitno, mogoče kasneje, potem pravilni oziroma nepravilni odgovori, ki bodo pomirili tako ene in druge, glede odločbe Ustavnega sodišča. Naj pa na nekaj zadev na nekaj zadev opozorim, ki jih je danes premier zavestno - jaz ne vem, ali se zaveda - torej, hote ali pa nehote zavajal tako poslance kot javnost. Bilo je kar nekaj stvari, kar nekaj izrečenih besed, ki ne držijo. V drugem odstavku sedeminpetdesetega člena Ustave Republike Slovenije piše, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se finansira iz javnih sredstev. Torej, dolžnost države je v tem primeru jasna: država je dolžna spoštovati ustavo, ustavno ureditev, dolžna je spoštovati svobodno izbiro izobraževanja in mora ali pa naj bi ustvarila pogoje za pridobitev ustrezne izobrazbe, ne glede torej na okoliščine posameznika. Osnovnošolsko izobraževanje je ustavno obvezno in iz tega sledi tudi, da je ustava zapoveduje, torej je zapovedano, da se takšno izobraževanje finansira iz javnih sredstev in, po odločbi Ustavnega sodišča, stoprocentno. Finansira se izobraževanje, finansira se izobraževalni program, ne financira se izvajalca. Ne nihče nikjer ne govori o finansiranju izobraževalca, ampak o financiranju izobraževalnih programov, in sicer in sicer govori seveda o javno veljavnih programih. Torej, zakonodajalec, država, ni poklicana, da namesto staršev otrok izbira šolo, ni poklicana, je pa poklicana za to, da finansira javno veljavni program, kajti izbiranje šolstva oziroma je po ustavi svobodno, vsak se lahko sam odloči, kam bo šel. Vendar pa še enkrat poudarjam, da je po ustavi osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se finansira iz javno veljavnih is in se javno veljavni programi financirajo iz javnih sredstev. Ko se govori o dveh odločbah Ustavnega sodišča, dva ena in dva štirinajst. Že kolega je povedal - če ste si prebrali odločbo Ustavnega sodišča iz dva ena, iz leta dva tisoč ena -, vam govori, takrat so presojali in tudi tisti, ki so vložili ustavno presojo so presojali o o dvainsedemdesetem členu takratnem členu torej v četrtem odstavku člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in se nanaša seveda na izvajanje, po domače povedano, da bodo vsi vedeli, verskih vsebin v javnih šolah. In v ničemer ne govori o finansiranju, le v delu, ko pravi, da se tiste stvari, ki oziroma vsebine, ki zasledujejo interese zasebnih šol, ne financirajo oziroma niso vključene v javno veljavne programe, ne smejo biti vključene. In takrat je Ustavno sodišče ugotovilo, da četrti odstavek dvainsedemdesetega člena ni v neskladju z ustavo, torej ne posega v svobodno izbiro posameznikov po veri in tako naprej. V leta dva tisoč štirinajst pa Ustavno sodišče odloča o finansiranju, kajti pobudniki ustavne presoje so v pobudi zapisali, da menijo, da prvi odstavek drugega prvi stavek drugega odstavka šestinosemdesetega člena ZOFI-ja ni v skladu z ustavo, ta pa govori o finansiranju osi osnovnih šoli, torej javno veljavnih programov. In premier je danes dejal, da govorimo, torej da seveda tisti, ki smo predlagatelji govorimo samo da se nanašamo samo na javno veljavne programe, da pa ne želimo slišati o obveznih obveznih programih in pa o razširjenem programu, da ne želimo slišati o obveznem programu javne šole. Spoštovani, termin "obvezni program javne šole" sploh ne obstaja, nikjer, v nobenem zakonu, obstaja samo termin "obvezni osnovnošolski torej del obvezni program osnovne šole". In ko pravi premier, da govorimo samo o javno veljavnem programu, namreč odločba Ustavnega sodišča pravi, prvi stavek drugega odstavka šestinosemdesetega člena ZOFI, je v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja v neskladju z Ustavo. In ta odločba nikjer v tem delu ne govori obveznem in razširjenem o programu, razen v petindvajseti točki, kjer piše: Pravica do brezplačnega obiskovanja obvezno obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja od države namreč ne zahteva, naj se financira tudi izvajanje nadstandardnih ali razširjenih programov, s katerimi zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese. In temu nihče ne oporeka, tudi v SDS-u že v vseh svojih predlogih o tem govorimo, da se del programa, razširjenega programa oziroma nadstandarda, ki zasleduje partikularne interese zasebne šole, ne finansira. To naj starši financirajo sami. Govorimo pa, da se naj stoprocentno finansira javno veljavni obvezni osnovnošolski program, ki javno veljavni program osnovne šole, ki pa zajema obvezni in razširjeni. V razširjenem imate podaljšano bivanje, potem jutranje varstvo, dodatni pouk in tako naprej. Torej, premier, ki pravi, da moramo ročevati med obveznim programom javne šole, ne vem kateri program to je, to je prvič, če je mislil obvezni program javno veljavnega programa osnovne šole, in pa ločitev na razširjeni program je treba povedati še enkrat, javno veljavni programi v osnovni šoli so deljeni na obvezni in razširjeni. In so oboje oba dva dela, torej obvezni in razširjeni, so, jih mora osnovna šola obvezno razpisati, obvezno. Šola mora obvezno razpisati dopolnilni in dodatni, jutranje varstvo, potem pa se otrok oziroma starši, ne, odločijo, ali bodo otroka v ta program vpisali oziroma bo hodil v jutranje varstvo ali pa dodatni, dopolnilni in tako naprej. V razširjenem programu so celo interesne dejavnosti, ki pa so obvezne, ki morajo hoditi, ne morajo obiskovati. Torej, tako da premier, jaz vem, jaz verjamem, da kot premier kot takšen ne more vse vsega področja poznati. Bi bilo pa dobro, da pred takšnimi izjavami, torej da odločba Ustavnega sodišča govori, da se naj financira samo obvezni program osnovnošolskega javno veljavnega izobraževanja je pa res zavajajoče, ne. Takšne takšne zadeve in pa da odločba Ustavnega sodišča iz dva tisoč ena in dva tisoč trinajst vsebinsko govorita o istih stvareh, ni res. Ni res. In tisti, ki to ponavljate kot kot papagaji, dajte si prebrati obe dve odločbi. Preberite si. In zadnja dva iz dva štirinajst se sicer oslanja na na tisto iz dva ena, ampak ravno v tem delu, da se ne financira tistih tistih vsebin, ki zasledujejo partikularne interese zasebnih šol. Govorite, da gre za ideologijo z naše strani, da zagovarjamo torej šole, ker nam to paše, torej te šole, ki so nekako nam bliže ideološke. Waldorfska šola. Kaj je to ideologija? Kakšna ideologija? A mi lahko to kdo razloži? Katera je to, katero ideologijo tukaj zagovarjamo? Šole, ki delajo po Montessori programu. Kakšno ideologijo? Vam preberem program Montessorija? Ne program, oziroma cilji vzgoje in izobraževalnega programa v Montessori šolah: krepiti samozavest in pozitivne samopodobe, urjenje v spretnosti samoorganizacije, dobro načrtovanje uporabe časa, samostojnem izbiranju nalog in vsebin, ki so mi izziv, reševanje lastnemu reševanju problemov in tako naprej. Na koncu: spoštljivo odnos do okolja, oblikovanje pozitivnega odnosa do domovine. To je ideološko? Mogoče je pa za vas tole ideološko: Program osnovne šole Montessori temelji na krščanstvu, zato ker ciljem, ki so navedeni v drugem členu zakona o osnovni šoli dodajamo še dva cilja: seznaniti učence s krščansko vero, njeno tradicijo in njenimi vrednotami ter jih naučiti spoštovati drugače misleče. Je to za vas ideologija spoštovati drugače misleče? Danes smo slišali: ne pristajamo na to, da bodo zasebne šole ali krščanske ali islamske in to s strani SD-ja, ki zagovarja multikulturnost in spoštovanje do drugo mislečih odužizoma tistih, ki so druge vere. A vas je strah teh islamskih šol? Te šole že imamo v Sloveniji, nimajo javno veljavnih programov, so čiste zasebne šole, kajti vsi, ki dobro te zadeve poznate, javno veljavni program se pridobi na Ministrstvu za šolstvo, izpolnjevati je treba določene pogoje in tako naprej. Torej takšno nestrpnost se širi s strani SD-ja. Danes je bilo dobro povedano - nismo se za to borili, torej nismo se borili za to, da bi imeli šolo, v kateri učitelji učijo učence spoštovati druge drugače misleče in zato postaja takšna stvar ideološka in za to je premier danes nastopil ideološko. Saj pravim, jaz sem danes pričakovala ravno obratno in pravi premier: "Jaz se s tem ne ukvarjam" - se že ukvarja, s takšnim govorom, se ukvarja s takšnimi stvarmi, torej z ideologijo. Temeljni cilj Montessori šole je tudi vključiti razsežnosti slovenske in evropske verske in kulturne tradicije z zavesti lastne identitete. Dejali ste, da boste to ustavno odločbo, torej ustavnega sodišča is dva štirinajst, to je tudi premije dejal danes, izpolnili. Pa očitno ne bi kot poslanci koalicijski, ker vi imate to moč, ampak očitno pričakujete to od ministra, ki je spet z nasprotju s tem, kar pravite, da bi moral to zakonodajalec urediti, pa to nalagate konec koncev ministru. Da boste to uredili v tem mandatu, da boste to uredili - s slišati je tudi z nekimi, bom rekla, da se boste pogajali. Kolega je celo dejal, da da se v prejšnjem mandatu nismo želeli pogajati v SDS-u. V SDS-u smo jasno in glasno mislim, da že s petimi predlogi zakona povedali, da ostajamo in vztrajamo pri stoprocentnem finansiranju in še enkrat - ti tudi to je bilo predsednik vlade, ne govorimo o tem, da se z izvajalci financirajo stoprocentno, ker se ne in se ne smejo. Po ZOFI-ju se zasebne šole oziroma materialni in stroški in investicijski stroški financirajo zasebnik samo, torej tisti, ki je ustanovitelj. V javnih šolah, torej šolah, ki jih financira država zdaj že stoprocentno, se tudi to financira iz državnih sredstev. Torej ne govorimo o popolni izenačitvi, ne govorimo o financiranju izvajalca, govorimo o financiranju izobraževalnega programa. Kar še, še nekaj moram pa glede na izvajanje poslanske skupine oziroma v stališču, ko je bilo rečeno, da zasebne šole nimajo otrok s posebnimi potrebami. Glejte, tudi takšne stvari, dajte se prej prepričati. V zasebnih šolah imajo otroke s posebnimi potrebami, imajo otroke z... Poglejte si, pa ne, da bi karkoli, ampak Waldorfska šola je cela na tem, da so to otroci s posebnimi potrebami, ne v smislu hendikepa, ampak ampak tega, da pač želijo drugačen pristop v izobraževanju. Torej imajo neke posebne potrebe, mogoče eni so bolj likovniki, eni ne vem ... V glavnem na tem gradijo, torej takšne izjave, glejte, imajo otroke slabovidne, imajo otroke z odločbami, tako da delujejo popolnoma enako kot te, ki jih vi imenujete, in opevane javne šole in premier, ko je Pa potem še to, ne, da v zasebnih šolah ne morejo biti otroci iz finančno oziroma socialno ogroženih družin. Ja, saj, če bi jih pa financirali stoprocentno bi imeli tile otroci večje možnosti, večje možnosti, da se v takšno šolo vključijo, tako pa ne, zato, ker vi pravite: "mislim, ne bomo jim financirali, morajo starši sami". To, da ni teh šol v na periferiji, poglejte si zakon - takšna šola ne more biti tam, kjer je ogrožena javna šola in to je definitivno na periferiji, seveda je. In premier je danes dejal, da ne želi imeti, ne želi imeti, koliko je dejal, elitnih šol, elitizma se ne želi iti, da noče, da bi bili boljši učitelji, delali v zasebnih šolah, da noče, da bi bile zasebne šole boljše, nočem elitizma ... O čem to premier govori? O čem to govori? In to je človek, ki naj bi vodil državo, tako kot pravi kolega, z nekimi liberalnimi idejami. A a nima učitelj svobodno mislim, se svobodno izbira kam bo šel, na katero delovno mesto? In učitelji v zasebnih in javnih šolah delajo pod istimi plačilnimi razredi, istimi pogoji plačila in tako naprej, nič kaj več nimajo plačano. Kakšne izjave so to premierja: Nočem, da bi bili boljši učitelji, da bi delali v zasebnih šolah. Pa kaj, jih boste priklenili v osnovno šolo ne vem kam? Se bojite konkurence? Torej, ja, konkurenca boli, ne, sploh takšna, če ugotavljaš, da na zasebne šole želijo boljši učitelji kot, ne vem, kakšen je zdaj rang za boljšega učitelja, to to verjetno premier ve. Nočem, da bi bile zasebne šole boljše, jaz hočem, da bi bile vse šole boljše. Ali je to zasebna, ali je to javna šola, saj vseeno. To je čisto vseeno. In še enkrat: Danes ideološka razprava je sprožil sam premier. Ini očitati opoziciji, da zlorablja institute, kot so ustavna obtožba, interpelacija, saj samo to nam ostane, druga ne želite slišati. In kako lahko izrabiš nekaj, zlorabiš celo, no, zlorabiš nekaj, kar ti je dano kot opoziciji, da lahko uporabiš. Naj kdo zdaj pa dajte razložiti, kakšna je to zloraba? In še enkrat, če stojite na stališču, da zakonodajalec mora odpraviti odločbo Ustavnega sodišča, kar je tudi napisalo napisalo Ustavno sodišče, potem se pričakuje od vas, koalicijskih poslancev, da podate predlog za oziroma predlog za spremembo ZOFI-ja, ja, ki bo sledila odločba Ustavnega sodišča, da bomo to zadevo odpravili. In ne govoriti, to bo naredil pa minister. Minister je na hearingu povedal, da to ni prioriteta vlade. Na moje vprašanje, kako bodo reševali, je rekel: To ni prioriteta vlade, bomo pa naredili vse, ne vem, kakorkoli. Mislim, da je tudi ta naša polemika oziroma ta naša obtožba in pa vse to okoli tega, tudi predloga zakona, sprožil to, da se je zadeva sploh mogoče zdaj začela urejati. Me pa zanima, če bomo prvega septembra spet v SDS krivi, da vi tega niste bili spodobni narediti, ker še enkrat: Koalicija ima dovolj glasov, da rešite to zadevo zdajle, če hočete, če bi imeli voljo, tako da na odločbo Ustavnega sodišča, še enkrat, je potrebno spoštovati ne glede na to devet nič, pet štiri glasovanje, zmaga je zmaga pravijo, ne. Tudi v nogometu, to tisti veste. Čas nekaj časa se debatira o tem, ali je bilo tri nič ali tri dva, ampak na koncu dobiš tri točke v ligi in isto je pri odločbi Ustavnega sodišča, glejte, gledati pod prste, odločba je, dajte jo dajte jo rešiti čim prej v dobro slovenskega šolstva.